virðulegi forseti ræða háttvirtum þingmanni árna þórs sigurðssonar fyrr í dag var frábær ræða hún var full af því sem maður getur sagt í einu orði kærleika og almennum skynsamlegum sjónarmiðum það er ekkert oft sem maður hefur hrósað háttvirtum þingmanni fyrir þann stíl þó hann hafi aldrei leynt slíku í brjósti sínu eða málsvari ræða hans hún lagði áherslu á það að íslendingar ættu að bregðast við af skynsemi nota brjóstvitið og vinna þannig til árangurs fyrir íslenska þjóð í rauninni lagði háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson áherslu á atriði sem maður hefði getað vænst hvort sem væri hjá þorgeiri ljósvetningagoða eða njáli á bergþórshvoli það er vel þegar menn fjalla um slíkt mál sem hér er til umræðu að menn taki þann pól í hæðina vegna þess að það hlýtur að vera best til heilla fyrir alla að taka það jákvæða út og horfa til framtíðar þó en þurfi vissulega að læra af reynslunni

hún vekur kannski sérstaka athygli á þeim veikleika í íslenskri stjórnsýslu síðustu áratuga að velja að öllu jöfnu hina þægu hina þægu til metorða og stýringu ráðuneyta til að mynda hinir þægu stuðla ekki að eðlilegri gagnrýni og krufningu mikilvægra mála það mætti nefna ótal mörg dæmi þess á undanförnum áratugum

stuttu máli mætti segja að menn hafi lagt áherslu á klíkur en ekki kraftmikla stjórn þar sem krufið er til mergjar hvað sé best þegar upp er staðið lögfræðingar endurskoðendur sérfræðingar og embættismenn eru ekki formlega hengdir upp á vanrækslusnaga í skýrslunni en fá óbeint falleinkunn vegna sérhagsmunapots þetta er partur af dæminu sem við þurfum að skoða kirfilega nú á næstu missirum þegar menn ganga vonandi til verka með það að sjónarmiði að læra af reynslunni skýrsla rannsóknarnefndar alþingis er líklega besta medisínið sem íslenska þjóðin hefur fengið síðan hallgrímur pétursson orti passíusálmana svo segir mér hugur að hún rói og hún veki skilning og um leið umburðarlyndi sem við þurfum á að halda til þess að standa saman sem þjóð skýrslan undirstrika að alþingi þarf fyrst og fremst gott fólk heiðarlegt dugmikið og áræðið og það kemur því ósköp lítið við

á bók ég held að skýrslan kannski undirstriki það að það er ekki allt fengið með því reynslan þekkingin mannauðurinn og mannvitið það er það sem dugar okkur best íslendingum og á að duga okkur best inn í framtíðina þegar við íslendingar sigldum beggja skauta byr í gegnum erfið tímabil einkenndist samfélagið af drenglyndi og umburðarlyndi sáttfýsi og æðruleysi sem íslendingar áttu nóg af bláfátækir okkur er því engin vorkunn í dag við skulum rækta gömlu íslensku hefðirnar fara okkur að engu óðslega íslenska krónan er ekki vandamál nema henni sé illa stjórnað íslensku bankarnir eru ekki vandamál nema þeim sé illa stjórnað bankarán gömlu kúrekamyndanna er ekki einu sinni sýnishorn af bankaráni allra stóru íslensku bankanna fyrir hrunið ekki einu sinni sýnishorn stöðvun fjölmiðlalaganna voru stórslys fyrir ísland afleiðing þess var meðal annars sú að harðsvíruðustu útrásarvíkingarnir tóku yfirstjórn íslands á árunum tvö þúsund og sex til tvö þúsund og átta tóku yfirstjón íslands sjálf ríkisstjórnin varð að fótataki í fjarska hún stjórnaði ekki landinu helmingur bankalána á íslandi var til eins fyrirtækis baugs og svo dettur einhverjum nýtískuskilanefndarmönnum það í hug að það gangi upp að veita gömlu bröskurunum sem vanvirtu og hirtu peninga íslensku þjóðarinnar forgang að áframhaldandi rekstri fyrirtækja sem þeir notuðu sem blóraböggla til þess að hirða peninga íslendinga í eigin þágu svo einfalt er málið hvað lagði eigandi skuldugasta fyrirtækis landsins þúsund milljarða skuldakóngurinn hvað lagði hann mest áherslu á í öllum sínum rekstri að halda fjölmiðlinum að halda fjölmiðlinum hafa tök á honum til hvers skyldi það hafa verið virðulegi forseti til hvers skyldi það hafa verið það þarf ekki að

sóðaskapur og rányrkja íslensku bankamannanna undanfarin ár er einsdæmi í heiminum ekki er enn þá búið að smúla dekkið í þeim efnum það er margt gruggugt enn þá í flór bankanna það eru atriði eins og ég nefndi stöðvun fjölmiðlalaganna sem hleyptu fjandanum lausum það er atriði eins og við erum að deila um hér á þinginu daglega á undanförnum missirum fyrningarleiðin stöðvun virkjana í neyðarstöðu hærri skattar heimili atvinnulíf þetta eru allt mál sem við verðum að takast á við og finna þann farveg að sé sátt um það það sé ekki valdbeiting heldur víðtæk sátt það er aldrei hægt að reikna með hundrað prósent sátt en hún þarf að vera víðtæk það eigum við að geta með því að ganga eins fordómalaust til verka eins og kostur er virðulegi forseti allir þingmenn gera sér fullkomlega grein fyrir því að mínu mati að við ætlum að halda áfram við ætlum ekki að gefast upp við erum sjálfstæð lítil þjóð sem ætlum að halda áfram þó menn hafi skiptar skoðanir um tengingu við önnur stórveldi viðskiptasambönd og annað látum það liggja milli hluta en við hljótum flest að trúa því að við verðum sjálfstæði íslenskrar þjóðar það er grundvallaratriði númer eitt tvö og þrjú við þurfum að halda áfram við þurfum að taka mið af hinum fjölmörgu mistökum síðustu ára taka mið af því sem reyndist okkur vel áður en græðgin og ruglið í bankakerfinu setti allt úr skorðum við þurfum ugglaust að vinna að því að fjölmiðlar íslenskir segi frá öðru í dægurtímum og á kvöldstundum en tískumyndum efni úr tískuheiminum af kvikmyndaleikurum og fjölmiðlamönnunum sjálfum og fjalli svolítið um venjulegt fólk það sem er að vinna verkin úti í þjóðfélaginu þannig að við þurfum að fara svolítið til baka í dagskrárgerð fyrir íslensku þjóðina sem er ekki bara gervimennska og sýndarveruleiki við íslendingar verðum aldrei eitt af stórveldunum við þurfum ekki að vera stór það er ekki endilega samræmi á milli þess að vera stór og vera mikill við eigum að vera metnaðarfull fyrir íslenska þjóð að hún verði metin dugmikil heiðarleg áræðin og lífsglöð tökum höndum saman sýnum tillitssemi fordómaleysi metnað til árangurs fyrir okkar fólk okkar þjóð